virðulegi forseti ég mæli hér fyrir skýrslu íslandsdeildar vestnorræna ráðsins fyrir árið tvö þúsund og níu það sem bar hæst í starfi vestnorræna ráðsins á árinu var einkum fernt í

í öðru lagi þemaráðstefna vestnorræna ráðsins um námsmöguleika fyrir ófaglærða á vestur norðurlöndum haldin á grænlandi fjórða til sjöunda ágúst í þriðja lagi var ársfundur vestnorræna ráðsins haldinn í færeyjum ársfundurinn samþykkti alls þrjár ályktanir eina frá hverju vestur norðurlandanna sem allar byggðust á þemaráðstefnunni og mæltu fyrir um aukna samvinnu á sviði menntamála tillaga íslands mælti fyrir um nemenda og kennaraskipti milli verkmenntaskóla og þátttöku fræðslumiðstöðva með áherslu á nám fyrir ófaglærða tillaga grænlands um samvinnu milli vestnorrænna háskóla um fjarnám og tillaga færeyja um skiptinemaáætlun fyrir framhaldsskólanema í fjórða lagi tók formaður vestnorræna ráðsins auk formanna hinna landsdeildanna virkan þátt í umræðum á norðurlandaráðsþingi þar sem þau vöktu meðal annars athygli á framlagi vestur norðurlandanna til endurskoðunar á sameiginlegri sjávarútvegsstefnu evrópusambandsins og á þemaráðstefnu vestnorræna ráðsins árið tvö þúsund og tíu sem mun fjalla um kosti og galla fiskveiðistjórnarkerfis vestur

í skýrslunni er gerð grein fyrir starfi vestnorræna ráðsins en skipun íslandsdeildar vestnorræna ráðsins er eftirfarandi að það urðu breytingar á skipan aðal og varamanna íslandsdeildar eftir kosningar til alþingis tuttugasta og fimmta apríl og kosningu alþingis í nefndir fimmtánda maí aðalmenn voru kosnir atli gíslason þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs árni johnsen þingflokki sjálfstæðisflokks lilja rafney magnúsdóttir þingflokki vinstri hreyfingarinnar græns framboðs ólína þorvarðardóttir þingflokki samfylkingarinnar sigurður ingi jóhannsson þingflokki framsóknarflokks og þráinn bertelsson þingflokki borgarahreyfingarinnar og síðar óháður á fundi íslandsdeildar átjánda maí var ólína þorvarðardóttir kosin formaður og lilja rafney magnúsdóttir varaformaður deildarinnar íslandsdeild vestnorræna ráðsins hélt fjóra fundi á árinu bar hæst undirbúningur fyrir þemaráðstefnu á grænlandi um námsmöguleika fyrir ófaglærða á vestur norðurlöndum og ársfund í færeyjum þar sem íslandsdeildin lagði fram ályktunartillögu

haldnir í ágúst í stað júní og ágúst þá voru haldnir forsætisnefndarfundir tuttugasta og fjórða febrúar í brussel einnig fundur forsætisnefndar vestnorræna ráðsins og sendinefndar evrópuþingsins tuttugasta og fjórða febrúar í brussel þar var fjallað um sjálfbæra nýtingu lifandi auðlinda hafsins sameiginlega sjávarútvegsstefnu e s b framtíðarhorfur samstarfssamnings e s b og grænlands loftslagsbreytingar og áhrif þeirra á umhverfið öryggismál á hafi og einnig var til umræðu norðurskautsgluggi norðlægu víddarinnar þar kom fram að áhugi manna hefði í auknum mæli beinst að norðurslóðum vegna aukinna möguleika á nýtingu náttúruauðlinda og nýrra siglingaleiða í kjölfar hlýnunar það væri mikilvægt í þeim efnum að huga einnig að hagsmunum og lífsgæðum fólksins á svæðinu þar sem margir ættu við félagsleg vandamál að stríða í kjölfar breyttra aðstæðna og lífshátta þá var þemaráðstefna vestnorræna ráðsins fjórða til sjöunda ágúst á grænlandi

en á ráðstefnunni kom fram að um níutíu og fimm prósent ungmenna sem lokið hafa grunnskólanámi á íslandi og sjötíu prósent þeirra sem lokið hafa grunnskólanámi í færeyjum skrá sig í framhaldsnám á íslandi er brottfall eða hlutfall þeirra sem ljúka ekki námi hins vegar um þrjátíu og þrjú prósent ársfundur vestnorræna ráðsins var haldinn tuttugasta og fimmta til tuttugasta og sjöunda ágúst tvö þúsund og níu í færeyjum fráfarandi formaður vestnorræna ráðsins kári p højgaard setti fundinn og fór yfir starfsemi ráðsins formenn landsdeildanna greindu síðan frá starfi á síðastliðnu ári háttvirtur þingmaður ólína þorvarðardóttir sagði frá breytingum sem áttu sér stað á alþingi í kjölfar þingkosninganna tuttugasta og fimmta apríl hún gerði einnig grein fyrir starfi íslandsdeildar og undirbúningi fyrir þemaráðstefnu vestnorræna ráðsins árið tvö þúsund og tíu á sauðárkróki sem að tillögu háttvirts þingmanns mun fjalla um fiskveiðistjórnarkerfi

og hlaut tillagan hlaut einróma samþykki ársfundar í kjölfar umræðna um úrslit þingkosninga í löndunum þremur skapaðist mikil umræða um jafnréttismál atli gíslason gerði grein fyrir auknum hlut kvenna á þingi sem fór úr þrjátíu og eitt prósent í fjörutíu og þrjú prósent og kynjahlutföllum innan

og vék sérstaklega að vinnu sem lýtur að því að stemma stigu við kynferðisofbeldi þá var haldinn fundur forsætisnefndar vestnorræna ráðsins tuttugasta og fimmta október í stokkhólmi einnig var fundur forsætisnefndar vestnorræna ráðsins með fulltrúa þings álandseyja tuttugasta og sjötta október þá fundur forsætisnefnda vestnorræna ráðsins og norðurlandaráðs tuttugasta og sjötta október og fundur forsætisnefndar vestnorræna ráðsins með vestnorrænum ráðherrum tuttugasta og sjöunda til tuttugasta og áttunda október þá má einnig nefna norðurlandaráðsþing tuttugasta og sjötta til tuttugasta og níunda október en dagskrá norðurlandaráðsþings var að miklu leyti tileinkuð málum sem lúta að hagsmunum

eftirfarandi ályktanir vestnorræna ráðsins beint til ríkisstjórna landanna voru samþykktar á ársfundi í færeyjum tuttugasta og fimmta til tuttugasta og sjöunda ágúst tvö þúsund og níu ályktun um samvinnu um nám og starfsþjálfun fyrir ungt fólk á vestur norðurlöndum ályktun um vestnorræn nemendaskipti milli

ályktun um vestnorrænt tilraunaverkefni á sviði fjarkennslu á háskólastigi ályktun um málefni aldraðra á vestur norðurlöndum ályktun um skýrslu sjávarútvegsráðherra vestur norðurlanda um

skrifa eftirfarandi háttvirtir þingmenn tólfta mars tvö þúsund og tíu ólína þorvarðardóttir formaður lilja rafney magnúsdóttir varaformaður atli gíslason árni johnsen sigurður ingi jóhannsson og þráinn bertelsson